Teniendo en cuenta que la quema de combustibles fósiles es uno de los principales causantes del cambio climático, ¿no sería más interesante, más oportuno, más razonable que dos países y, en este caso, dos regiones cooperaran para buscar soluciones que pudieran hacer frente a esa situación y que no compitieran, como están haciendo en estos momentos, por seguir consumiendo unos recursos fósiles cuyo uso, además,